Pokušaji otimanja zemlje, smanjivanja ili ukidanja sindikalnih prava, sve ono što se čini nevladinim organizacijama, u smislu poštivanja sloboda, udruživanja i ljudskih prava, nešto je što jasno pokazuje da Kambodža nazaduje. Zemlja je to prema kojoj smo osjećali simpatiju i zemlja za koju vjerujemo da može dobro surađivati s Europskom unijom.